Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap elsősorban nyilvánvalóan a tömeges elbocsátások esetén nyújthat hathatós támogatást. Ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, el kell mondani, hogy voltak olyan esetünk, amikor az átképzéseket az új, harmadik országból érkező befektető javára finanszíroztuk, de olyan is, amikor a támogatás 70 a gyakorlatilag munkanélküli segélyként került kifizetésre nyilvánvalóan a tagállam helyett, így az európai hozzáadott érték sokszor nem igazán jelent meg. Az is ismert tény, hogy a tagállamok egy része soha nem kért támogatást ebből az alapból annak ellenére, hogy a feltételnek megfelelt, jogosult lett volna, mert a hozzáférés túl bonyolult, túl bürokratikus.

Sajnos viszont nem sikerült jobb kompromisszumot elérni a társfinanszírozás arányát illetően. A Tanács ragaszkodott az egységes 60 hoz, a Parlament javaslata fokozottan vette volna figyelembe a régió konkrét helyzetét, és ehhez igazította volna a társfinanszírozás mértékét. Új elem a rendeletben a fiatalok munkanélküliségének kezelése az alap forrásainak segítségével.